Monsieur le Président, c'est la deuxième fois depuis le début de l'année que nous examinons une résolution sur la République centrafricaine. Depuis notre résolution du 11 janvier dernier, le général Bozizé a été renversé et Michel Djotodia, le chef des rebelles de la Seleka, s'est autoproclamé chef de l'État. Aujourd'hui, le roi est nu et les hommes de la Seleka ont visiblement échappé à son contrôle, comme en témoignent effectivement les récentes violences. La France et ses amis tchadiens portent une lourde responsabilité dans la situation de ce pays. Aujourd'hui, elle refuse d'intervenir en Centrafrique mais le risque demeure. Sans résultats tangibles, l'Union européenne a octroyé des aides considérables à ce pays qui, malgré ses richesses naturelles, est l'un des plus pauvres au monde. La situation humanitaire est effectivement catastrophique près de six millions de personnes ont besoin d'une aide d'urgence et les ONG n'accèdent qu'à 20 du territoire.